Voorzitter, gevreesd moet worden dat het Griekse steunpakket niet zal werken. Immers, geen land ter wereld is er ooit in geslaagd een begrotingstekort van 14 procent in drie jaar tijd terug te brengen tot 3 procent.

Er is veel verzet daar tegen de bezuinigingsmaatregelen en de kans is dus heel groot dat het land in een negatieve groeispiraal komt met sterk dalende consumentenbestedingen, terwijl juist een toename van die bestedingen nodig is om de leningen plus de rente af te betalen.